bókasafninu á netið en hún mun aftur á móti vinna í því að kortleggja og aðstoða við önnur lönd meðal annars við að koma á sambærilegri löggjöf hjá sér jafnframt er verið að stofna aðra mjög merkilega stofnun á næstu dögum sem mun heita evu joly stofnunin og það er markmið immi stofnunarinnar og evu joly stofnunarinnar að vinna saman af því að það er mjög margt sem er báðum þessum stofnunum mikilvægt og jafnframt möguleiki til dæmis á að þessar stofnanir hefðu umsjón með alþjóðaverðlaununum sameiginlega sem lagt er til að við

fjölmiðlum þangað til núna og allt hefur jú sinn tíma ég hef til dæmis farið i fleiri viðtöl við ítölsku pressuna en íslensku en það er allt að horfa til betri vegar og eins og ég segi það hefur hafa vakið athygli á immanum mér finnst mjög spennandi tími fram undan hjá okkur og mikilvægt að við skoðum líka

á móti því að höfum upplýsinga ég tjáningarfrelsi það getur enginn verið á móti því að við viljum koma bókunum okkar í rafrænt form þannig að það sé aðgengilegt fyrir alla íslendinga það má því eiginlega segja að þessi vinna mín í kringum þetta hafi bjargað mér úr bölmóðnum og ég bara hvet aðra þingmenn til þess að koma meira að þessu máli og það er öllum velkomið að koma og kynna sér þetta mál betur þegar við opnum skrifstofu okkar fljótlega